Vidim moškega srednjih let. Ima našobljene ustnice, velika ušesa, dolge lase, čudne obrvi in rjave oči. Vidim moškega zrelih let, ima brado, velik nos, rjave oči, dolge lase in pa tudi nagubano čelo. Vidim mlajšega fanta, dolge lase, lepe ustnice, lepi beli zobje, zanimiva brada. Vidim otroka, zelo nasmejanega, z zelenimi očmi, nosi zvezdice, širok nasmeh, dolgi rjavi lasje, in modra srajca. Vidim moškega srednjih let, velika ušesa, malo jezen, modre lepe oči, dolgi lasje, rjave barve, rdeča usta. Vidim moškega srednjih let. Nosi ogrlico, ima lepe bele zobe, velika usta, velika ušesa, in pa črne lase. Vidim moškega srednjih let, lepo oblečenega, nosi karirasto srajco. Širok nasmeh, črne lase, in pa ušesa, velika. Vidim moškega srednjih let. Z zelo zanimivimi brki in brado. Nosi belo srajco, ima dolge skodrane lase, ki so rjave barve, in pa lepe modre oči. Vidim moškega srednjih let, ki nosi usnjeno jakno, ima črne dolge lase, nima nasmeha, ima zelene oči in pa majhen nos. Vidim žensko srednjih let, dolge rdeče lase, lepe rjave oči, zelo lep nasmeh, majhen nos.